Nosotros, el Consejo, somos conscientes de que en China hay un cierto número de personas religiosas practicantes que han sido amenazadas o han sido objeto de prácticas que equivalen a la persecución.

también ha sucedido con cristianos, sacerdotes y creyentes y con los abogados que los han defendido en alguna ocasión. El Consejo ha investigado estos casos y los ha mencionado ante las autoridades chinas. En todas las ocasiones hemos señalado que la práctica pacífica de la religión es un derecho y que no puede considerarse nunca como una amenaza para el Estado. Desde luego, Señorías, tengo que reafirmar que, respecto a la aplicación de la libertad religiosa en China y en el proceso de evaluación del Diálogo sobre Derechos Humanos, estudiaremos todas las formas de aumentar nuestra capacidad para que se produzcan cambios positivos en ese sentido.